Odnosi između Srbije i Kosova vrlo su komplicirani, to je svima jasno ovdje i povjerenik je to rekao. Normalizaciji tih odnosa uvođenje carina i tarifa sigurno neće doprinijeti, ali, isto tako, liberalizacija viza je nešto što smo im obećali, nešto što je ovaj Parlament velikom većinom izglasovao i sigurno da građani Kosova očekuju da im se omogući liberalizacija viza. Ja očekujem da će Vijeće o tome uskoro odlučivati, u protivnom to neće biti dobar znak da bi građani doživljavali taj europski put. Isto tako, neophodna je borba protiv korupcije, neophodne su reforme, to je evidentno, ali isto tako Kosovo je vrlo važno za regiju i stanje na Kosovu važno je za cijelu Europu, a posebno za jugoistok Europe.